Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggo la lettera che ho inviato questa mattina al Presidente del Parlamento europeo, onorevole Martin Schulz Illustrissimo Presidente, in riferimento alle dichiarazioni da Lei formulate all'apertura dei lavori dell'Aula lunedì 20 maggio 2013 concernenti le parole da me pronunciate nel corso della trasmissione satirico politica La zanzara sul ministro Cécile Kyenge, sento il dovere di formulare le mie scuse più convinte al ministro Kyenge, persona che si è sentita offesa dalle mie parole, che non ho difficoltà a ritirare soprattutto ove, al di là delle mie reali intenzioni, possano essere state recepite come offensive sia verso una persona

Mi dispiace molto se, a causa del modo in cui è stato espresso, il mio attacco che voleva essere esclusivamente politico e rivolto ad una certa politica dell'immigrazione che disapprovo ed in particolare alla giustificazione della poligamia che mi risultava essere stata fatta dal ministro ha recato disdoro alla dignità di questo Parlamento e allo stesso gruppo EFD.